Sie haben in letzter Zeit Pech gehabt mit dem Europäischen Parlament.

Ich habe jetzt den Verdacht, dass Ihr Schluss daraus ist Wenn die nicht tun, wie ich will, befasse ich das Europäische Parlament eben nicht mehr.

Sie haben, und da gebe ich dem Kollegen Cramer recht, eigenmächtig, wahrscheinlich nicht legitimiert, europäisches Recht geändert!

Wenn Sie möchten, dass die Dinge sich ändern, dann bringen Sie einen Gesetzesvorschlag ein, und ansonsten tun Sie nichts! Ich möchte Sie fragen Wollen Sie als der Kommissar in die Geschichte der Europäischen Union eingehen, der versucht, eigenmächtig gegen den Gesetzgeber Dinge zu ändern? Ich glaube, das ist nicht Ihre Absicht, aber Sie sind auf dem besten Weg dazu.